Zo vind ik ook dat de fondsen meer moeten worden samengevoegd en fragmentatie moet worden voorkomen, het liefst in één fonds, inclusief de structuurfondsen.

Ook bij de innovatie, moet het altijd groot zijn, maar soms zit de waarheid in het kleine.